Es gab mit der Türkei sehr viel bessere Zeiten, um über Visaliberalisierung und über Verhandlungen neu ins Gespräch zu kommen. Wir finden gut, dass da etwas deblockiert wird, aber wir finden, dass bisher von den Spitzen der europäischen Institutionen und auch aus dem Rat nicht genügend Problembewusstsein dazu signalisiert wird, wie schwierig das ist, was man mit der Türkei heute erreichen will. Wir haben viel darüber gehört, was für die Flüchtlinge erreicht werden soll, dass bessere Unterbringung, Perspektiven für Kinder, Perspektiven für Beschäftigung geschaffen werden sollen. Sagen Sie mir einmal, wie Sie das heute gegenüber der türkischen Regierung tatsächlich garantieren wollen. Ich bin da bisher sehr misstrauisch. Tatsächlich sehe ich, dass das neue mögliche Abkommen in der Türkei eher so interpretiert wird, dass man sich auf Abschottung orientiert, dass man sogar bereit ist, Flüchtlinge an der Ausreise zu hindern, ja sogar so weit gehen wird, sie in Haft zu nehmen. Wenn das so kommt, dann ist das tatsächlich ein neuer Schritt der Europäischen Union weg von den eigenen Werten und auch weg vom internationalen Recht.

Die Verschärfung in der Türkei darf tatsächlich nicht unter ferner liefen behandelt werden. Die Ermordung des Anwalts Tahir Elçi unmittelbar vor dem Beginn des Gipfels, die Festnahme des Journalisten Can Dündar, den viele von uns persönlich kennen, waren echte Provokationen vor diesem Gipfel. Ich möchte, dass die Europäische Union sich aktiv um ein besseres Verhältnis zur Türkei bemüht, aber ich glaube nicht, dass die Türkei ein guter, verlässlicher Partner für die Flüchtlingsangelegenheiten oder auch in Sachen Syrien sein kann, wenn wir die innere Entwicklung in der Türkei einfach ignorieren.

Ich gebe die Liste jetzt dem Rat und der Kommission und hoffe, dass Sie dafür sorgen, dass diese Liste